Om te beginnen de volstrekte naïviteit om te denken dat de mens instandhouding van genetische diversiteit kan bewerken. Vervolgens is het erg lachwekkend om boekhouders te vragen ecosystemen in hun boekhoudsysteem op te nemen, zeg maar de bloemetjes en de bijtjes op de balans. Het wordt echter ergerlijk, wanneer wordt gesteld dat wij nog meer wetlands lees moerassen, moeten gaan ontwikkelen in Europa. Dat is vragen om terugkeer van enge ziektes als malaria. Ronduit belachelijk wordt het als de heer Gerbrandy een Europese milieupolitie wil oprichten, eentje die als big brother komt checken of wij ons wel aan de kostbare, nutteloze en schadelijke milieuregels van Brussel houden. Verder lees ik dat scholieren en studenten door de EU moeten worden geïndoctrineerd met de nieuwe biodiversiteitsleer, goede landbouwgrond verder moet wijken voor ecosystemen en de visserij nog meer lastig wordt gevallen, terwijl wij niet eens weten hoe de visbestanden ervoor staan. Maar de grootste mop zit hem in de staart! Mijnheer Gerbrandy wil dat de Commissie voor de EU ontwikkelingssamenwerking biodiversiteitsbestendigheid gaat invoeren. Voorzitter, ik kwam niet meer bij!

Ik hoop echter van harte dat dit Parlement méér verstand aan de dag legt en niet meegaat in zijn waanzin.